Het zal moeilijk te verdedigen zijn voor het algemene publiek, als overal in Europa bezuinigd moet worden om de begroting van de Europese Unie met 6,8 te verhogen.

Als de betalingen werkelijk verminderd zouden moeten worden, dan is er één heel eenvoudige oplossing dan moeten de verplichtingen verminderd worden.

Helaas mocht dit voorstel niet op een meerderheid rekenen en wij hebben het niet opnieuw ingediend.

Als het zo is dat de begrotingsautoriteit, de Raad en het Parlement, eerst gestemd hebben om bepaalde projecten uit te voeren en de contracten zijn gesloten, dan kan achteraf niet gezegd worden helaas moeten wij nu bezuinigen en wij hebben het geld niet.

Een overheid die zichzelf respecteert moet haar contracten honoreren. Ieder jaar wordt er bovendien geld teruggestort naar de lidstaten en dat komt omdat de rekeningen die wij nu gepresenteerd krijgen niet vroeg genoeg zijn ingediend. Het is niet zo volgens de ALDE Fractie dat als die rekeningen te laat zijn ingediend, deze niet meer betaald hoeven te worden.

Wij zijn ten volle bereid om naar de Raad te luisteren, wij zijn altijd bereid ons te laten overtuigen, maar op het ogenblik vinden wij dat de argumenten van de Commissie sterker zijn dan de argumenten van de Raad.

Zoals de zaken er nu voor staan zullen wij de houding van de Begrotingscommissie ondersteunen.